Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Ukraine macht große Fortschritte bei der Umsetzung der Reformen, die im Assoziierungsabkommen vereinbart wurden.

Seit der Unterzeichnung des Abkommens im Jahr 2014 hat die Ukraine mehr proeuropäische Reformen durchgeführt als in allen früheren Jahren seit ihrer Unabhängigkeit.

1. Januar 2016 in Kraft getreten ist, bietet eine solide Grundlage für die wirtschaftliche Entwicklung und Modernisierung der Ukraine. Daher freut es mich, sagen zu können, dass die ukrainische Wirtschaft in den vergangenen vier Jahren nicht nur stabilisiert wurde, sondern auch Anzeichen einer Erholung zeigt.

Zwölf Prozent der Bürger müssen sparen, um sich Lebensmittel leisten zu können, 33 Prozent müssen sparen oder sich Geld leihen für Kleidung oder Schuhe, 45 also fast die Hälfte der Bevölkerung haben existentielle Sorgen. Diese Bürger erwarten zu Recht, dass der neue Kurs des Landes sich auch in einer Verbesserung ihrer Lebensbedingungen zeigt. Besondere Sorgen macht uns trotz aller Fortschritte nach wie vor die Korruption. Weit verbreitet ist das Gefühl der Ohnmacht gegenüber den Reichen und den Dreisten, vor allem den Oligarchen. Sie können sich anscheinend alles herausnehmen und gehen trotzdem straffrei aus.

Dazu muss man auch das Wettbewerbs und das Kartellrecht in die Hand nehmen. Unsere europäische Erfahrung zeigt Wo kleine und mittlere Betriebe, wo Freiberufler ungehindert ihre wirtschaftliche Aktivität entfalten können, da geht es den Menschen besser. Wir verurteilen die Destabilisierung der Ukraine durch Russland. Wir fordern die Freilassung der verhafteten ukrainischen Matrosen. Wir fordern gezielte Sanktionen, wenn es nicht zur Freilassung kommt. Wir feiern bald Weihnachten und Neujahr, und wir fordern von Herrn Putin Geben Sie die Matrosen frei, damit sie auch dies wieder zu Hause bei ihren Familien erleben können!

Zweitens Das beste Mittel gegen die von Russland unternommene Destabilisierung ist die mutige Fortsetzung des Europakurses. Unseren Bürgern und an die Adresse der Putin Freunde und Verteidiger hier im Haus gerichtet will ich sagen Die Zukunft der Europäischen Union entscheidet sich auch in der Ukraine. Wenn es Russland mit seinen zunehmenden Aktivitäten gegen die Ukraine gelingt, das Land zu destabilisieren oder gar in seinen Machtbereich zurückzuholen, hätte das gravierende Auswirkungen für die Sicherheit Europas, für die Strahlkraft des westlichen Wertemodells und für die Wirksamkeit der Europäischen Union als Gestaltungsmacht. Aggression und Annexion dürfen nicht die Zukunft der Ukraine bestimmen und nicht das letzte Wort der Geschichte sein. Deshalb ist die Ukraine nicht irgendein Nachbar und das Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der Ukraine nicht irgendein Abkommen. Deshalb arbeiten wir für den gemeinsamen Erfolg der Ukraine und der Europäischen Union.

Wir würdigen sein friedliches Engagement für die Rechte der Ukrainer auf der Krim. Wir fordern wie er die Freilassung aller politischen ukrainischen Häftlinge aus russischen Gefängnissen, und wir fordern natürlich die Freilassung von Oleh Senzow. Russland muss jegliche weitere Provokation und Eskalation in der Region unterlassen. Die internationale Handelsschifffahrt in das Asowsche Meer muss ungehindert und ohne Verzögerung durch russische Kontrollen ablaufen können, wie es das internationale Recht vorsieht.